Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők! Köszönjük szépen a vitát az elnökség nevében és a Tanács nevében. Külön szeretném megköszönni azokat a hozzászólásokat, amelyek visszaigazolták a magyar elnökség erőfeszítéseit, amelyek elismerték ezeket az erőfeszítéseket.

Ugyanakkor szeretnénk visszautasítani azokat az állításokat vagy sugallatokat, miszerint akár a Tanács, akár a magyar elnökség őszintétlenül vagy rosszhiszeműen járt volna el, vagy hogy érdekcsoportok befolyása alatt állna. Ami a Lisszaboni Szerződésben a legjobb az az, hogy megnövelte a közös felelősségünket. Mi ennek szellemében igyekeztünk és igyekszünk eljárni. Nem tudtunk megállapodni, így most e tekintetben bármilyen termék szabadon az asztalunkra kerülhet. Ez rosszabb, mint ami a Tanács utolsó ajánlata lett volna.

A klónozott állat és az abból származó termék betiltása, az első generációs utódra nyomonkövetés és a címkézés az ésszerűség határáig persze.

Konkrétan Liotard képviselő asszonynak szeretnénk a következőket mondani ami az ön által idézett belső tanácsi dokumentumot illeti, azt a tagállamok ismerték, a Tanács ismerte természetesen, és meg is tárgyalta.

Ön egy kiragadott mondatot idézett ebből a dokumentumból, ugyanakkor elhallgatta, hogy a dokumentum következtetései szerint éppen hogy vannak kockázatok a WTO kompatibilitás szempontjából. És azt, hogy ugyancsak e következtetések szerint a leginkább elfogadható megoldás a címkézés mely ismétlem része volt a Tanács utolsó ajánlatának. De egyetértek azonban önökkel abban, hogy mielőbb lépjünk tovább. Reméljük, hogy a tudományos kutatás és haladás révén az élelmiszer biztonság szempontjairól is többet tudunk majd nemsokára.